Cela veut dire qu'il faut continuer vers plus d'intégration européenne.

Nous savons que, pendant trop longtemps, nous avons vécu au dessus de nos moyens, qu'il faut plus de discipline et un retour à l'équilibre budgétaire. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous parviendrons à investir pour les générations futures. Nous connaissons les solutions pour sortir de la crise. Sur le plan économique, ce que nous avons fait ces trois dernières années, nous l'avons fait trop lentement, et cela nous a coûté des milliards. Concernant le paquet gouvernance économique, le pacte Euro, le semestre européen, l'acte pour le marché unique, et dans certains secteurs, celui des banques, par exemple, le besoin de solutions européennes est évident. Les banques ne sont plus nationales, mais transnationales.

Chers amis, nous savons que nos solutions sont positives

Je pense que les gouvernements les plus réformateurs d'Europe appartiennent aussi à notre famille politique.

Même si c'est un petit pays qui était dans une crise profonde, il en est sorti et il a une croissance digne de ce nom.

Nous savons que nos économies ne vont pas bien et que, pour guérir, il faut un traitement complet. Cela commence par un changement d'habitudes. Nous avons besoin de réformes et non de réformettes! Oui, c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Pour que ces réformes aboutissent, il faut aussi favoriser la compétitivité et la croissance. Mon groupe soutient les gouvernements qui s'engagent dans cette voie.

Il ne faut pas confondre solidarité européenne avec charité. C'est pour cela que je soutiens la proposition de la Banque centrale européenne d'acheter des obligations parce qu'un État qui bénéficie de cette solidarité doit se montrer responsable.

Cette approche est la bonne. C'est une approche européenne et, en renforçant les États en difficulté, c'est l'Europe, dans son ensemble, que nous renforçons. Chers collègues, je le répète, vingt ans après sa mise en place, nous n'avons pas encore achevé le marché unique. Cher Président Barroso, je vous renouvelle mon appel.

C'est pourquoi mon groupe a appelé à une réduction des tracasseries administratives d'ici

En faisant cela, nous donnons aux entreprises européennes l'occasion de créer des emplois. La Commission doit jouer pleinement son rôle et ne pas hésiter à faire respecter la législation.

Les gouvernements nous mettent régulièrement en cause, nous, les Européens.

Alors, qu'ils prennent aussi leurs responsabilités! Je vous demande, Monsieur le Président, de définir des domaines nouveaux, concrets, où les institutions européennes devraient intervenir. Je suis convaincu qu'à la crise que nous traversons, il y a un remède très simple c'est plus d'Europe, encore de l'Europe et toujours de l'Europe! Il nous faut une harmonisation fiscale et sociale. Nos politiques et nos actions communes sont des réussites. Je prendrai un exemple qui va sûrement vous surprendre la politique agricole. C'est une vraie politique commune qui a permis de garantir la sécurité alimentaire tu l'as rappelé dans des périodes de fluctuations considérables.

Cette politique doit rester européenne. Surtout, ne faisons pas ce que beaucoup demandent aujourd'hui renationaliser. Cela serait une catastrophe. C'est une politique européenne qui a réussi, elle doit rester européenne! Autre exemple le chômage, en particulier celui des jeunes. Aucun pays n'est capable à lui seul de résoudre ce problème. Même si c'est une compétence nationale, là aussi, il est temps de trouver une solution européenne.

Chers collègues, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous traversons une tempête sans précédent.

Personnellement, je n'ai pas envie de leur faire ce plaisir et toi, mon cher José Manuel, non plus. D'ailleurs, pourquoi les agences de notation préfèrent elles attaquer l'euro, au lieu de juger le pays qu'elles connaissent le mieux et où se trouve leur siège?

Je sais pourquoi mais, d'un côté, ce n'est pas normal.

Ne répétons pas les erreurs du passé. Il est impensable de créer une union économique sans l'union politique qui l'accompagne. Il y va de notre crédibilité. Cher Président, faisons preuve d'ambition européenne. L'Europe prend des décisions qui touchent 500 millions d'Européens. Ces décisions doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique par la seule institution élue au suffrage universel direct. Le lieu de la légitimité démocratique est ici, au Parlement, et je remercie le président Schulz qui a remis les choses au centre. Nous sommes élus démocratiquement. Je crois donc que nous devons être reconnus démocratiquement. La proposition dite des quatre présidents vers une véritable Union économique et monétaire est ambitieuse nous avons besoin aussi d'y participer au niveau du Parlement mais elle devrait l'être encore plus. Se concentrer uniquement sur les réformes économiques, c'est faire fausse route parce que la crise économique est devenue une crise politique, une crise de confiance et tu l'as très bien rappelé à la fin.

Il nous faut simplement, parce que je suis français, un règlement intérieur qu'on applique au niveau des politiques fiscales et sociales, qu'on mettra dans le traité quand on aura le temps de réfléchir. Maintenant il faut agir! J'ai été frappé par le dernier Eurobaromètre. Il révèle, certes, que pour une majorité d'Européens, l'Europe est une bonne chose. Mais dans de nombreux États membres, de plus en plus, nos citoyens ne se sentent pas européens. C'est notre devoir et tu l'as dit d'expliquer les valeurs ajoutées, mais c'est aussi le devoir de tous les dirigeants nationaux. Pour moi, un bon responsable politique, c'est comme un bon médecin.

Nous devons discuter des prochaines étapes de notre intégration en ayant cette réalité à l'esprit. Mesdames et Messieurs, j'appelle à plus d'Europe, pas à plus de pouvoir pour le plaisir d'avoir du pouvoir.

Là aussi, la responsabilité politique des chefs d'État et de gouvernement est engagée et montrera à nos citoyens si nous avons envie de plus d'Europe. Le budget européen n'est pas un budget de dépenses, mais un budget d'investissement. C'est un budget tourné vers l'avenir, un budget pour la croissance. Soyons sérieux et ambitieux. J'appelle tous les responsables à trouver une solution d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, des juges se prononcent sur la légitimité démocratique des décisions européennes.

Nous devons aller beaucoup plus devant la Cour, comme le font les autres, et je suis sûr que cela aussi renforcera le Parlement. C'est aussi pour cela que nous avons besoin d'une véritable Europe politique. Une Europe où le Parlement européen est le seul représentant direct des citoyens d'Europe.

L'Union politique, c'est la légitimité, c'est plus de contrôle démocratique, c'est plus de participation des citoyens.